Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke in poslanci . Ena redkih stvari, pri katerih smo Slovenci, enotni, je vsekakor šport. Pri uspehih naših športnikov, pozabimo na ideološke in politične delitve, saj so športniki naši najboljši ambasadorji. S ponosom in slovensko zastavo navijamo zanje. Pa država dovolj pripomore k razvoju športa? Se uspešnim športnikom primerno oddolžimo za njihove uspehe? Po mojem mnenju ne. Hitro pozabimo na obljube, izrečene uspehih naših športnikov. Pa tukaj ne mislim na najbolj uspešne športnike in velike klube, ki imajo v veliki meri ustrezno infrastrukturo, dovolj sponzorjev, ampak predvsem na manjša društva, klube in posameznike, ki izhajajo iz manjših sredin in predstavljajo bazo za vrhunske športne uspehe. Več je treba vlagati v rekreativni šport, več je potrebno narediti za boljše pogoje mlajših selekcij. S potrditvijo predloga Nove Slovenije , ki ga danes obravnavamo, bi spodbudili lokalne podjetnike in obrtnike, da bi imeli večji interes za vlaganje denarja v lokalna društva in klube, tam ter predvsem v lokalno športno infrastrukturo. Novi Sloveniji smo prepričani, da bi sprejem našega zakona pomembo doprinesel k razvoju športa pri nas. Slovenski športniki si to gotovo zaslužijo.